Opublikowany w kwietniu tego roku raport Europejskiej Agencji Środowiska wskazuje, że na przestrzeni ostatnich 20 lat wszystkie państwa członkowskie, w tym także mój kraj, Polska, poniosły w związku z powodziami największe straty sięgające dziesiątek miliardów euro. Jednak ostatnie głęboko poruszające wydarzenia, obrazy zalanej Wenecji wyraźnie pokazują, że mimo tych licznych doświadczeń i ostrzeżeń nadal nie jesteśmy w Europie należycie przygotowani na konsekwencje ekstremalnych zjawisk pogodowych. Same zaś państwa członkowskie nie są w stanie w pojedynkę skutecznie przeciwdziałać skutkom żywiołów. W efekcie na szwank narażone jest nie tylko nasze bezcenne dziedzictwo kulturowe, lecz także ludzkie życie. Mając to na uwadze, uważam że nowa komisja powinna uruchomić dodatkowe zasoby i skoordynować właściwe działania na poziomie Unii, które pozwolą w przyszłości zminimalizować negatywne skutki powodzi i nawałnic.